Frau Präsidentin, Herr Kommissar!

ich glaube nicht an die Werbesprüche von den glücklichen Hühnern und den glücklichen Schweinen, weil ich tagtäglich etwas anderes erlebe. Aber ich glaube trotzdem, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa ein Anrecht darauf haben, Lebensmittel vorzufinden, die sicher sind. Daher die erste große Forderung Wir brauchen strenge Kontrollen, und wir brauchen strenge Strafen. Wir brauchen aber auch ich glaube, das hat die heutige Diskussion klar gezeigt eine andere Agrarstruktur in Europa.

Wir müssen auch in Richtung Agrarreform gerade aus diesem Skandal heraus lernen und in Europa für eine Struktur in der Agrarwirtschaft sorgen, die auf der einen Seite die Bedürfnisse der Landwirtschaft und der Landwirte erfüllt, auf der anderen Seite aber auch die Sicherheit der Verbraucherinnen und Verbraucher gewährleistet. Ich würde darum ersuchen, dass wir aus diesem Skandal wirklich lernen.